Ich habe für den Bericht gestimmt. Der heikelste und umstrittenste Punkt ist die Einführung eines Änderungsantrags, der den Schutz des Lebens von Migranten als Hauptziel des Vorschlags betrifft. Einerseits gibt es keinerlei Zuständigkeiten seitens der Union für die Regelung von Such und Rettungsoperationen auf See, aber andererseits sind wir natürlich verantwortlich für den Schutz und die Lebensrettung von Migranten.